Je pourrais parler de la nécessité d'une réforme de la législation en matière de protection des données, on pourrait parler de PNR comme on dit en bon français des négociations climatiques, que le président de la Commission vient de mentionner, tout comme le Premier ministre, ou alors

Finalement, il y a des enjeux qui sont encore bien plus grands.